hæstvirtur forseti þegar á heildina er litið þykir mér rannsóknarskýrslan vera góð umfram allt er hún gagnleg þrátt fyrir þær brotalamir sem á henni eru er hún gagnleg ég sakna margs í skýrslunni og vík að því síðar og sumt í henni þykir mér orka tvímælis ég ætla að nefna tvö dæmi annars vegar hvað varðar íbúðalánasjóð ég tel að hann og stjórnvöld á þeim tíma séu höfð fyrir rangri sök það sé ekki farið rétt með staðreyndir þegar sagt er að íbúðalánasjóður hafi farið offari í sinni útlánastefnu þegar því var lýst yfir að stefnt væri að því að fara með lánveitingar úr íbúðalánasjóði upp í níutíu prósent sem reyndar aldrei var gert vegna þess að það var ætíð þak á útlánunum þannig að það voru aðeins ódýrustu íbúðirnar sem fóru upp í þær hæðir það sem raunverulega gerðist á þessum tíma var að viðskiptabankarnir fóru í stríð við íbúðalánasjóð stefndu honum fyrir dómstól suður í brussel höfðu ekki árangur af sínu erfiði þar og brugðu þá á það ráð að reyna að kaffæra sjóðinn með grimmri útlánastefnu þar er að finna þensluvaldinn ekki hjá íbúðalánasjóði ég sakna þess að fulltrúar íbúðalánasjóðs hafi ekki verið kallaðir fyrir nefndina til að gera grein fyrir sinni afstöðu og leiðrétta þennan misskilning sem er að finna í skýrslunni hitt sem ég vildi nefna og snýr að

taum hávaxtasinna og gera lítið úr rökum annarra sumra sem ekki hafa hagfræðipróf upp á vasann en vildu hugsa á samfélagslega vísu og ekki síst þegar hávaxtatækið hafði sýnt sig að duga illa og alls ekki sem hagstjórnartæki við þær aðstæður sem við bjuggum við á þessum tíma þetta eru atriði sem mig langaði til að víkja að hér í upphafi það er margt í þessari skýrslu sem ég sakna og þá horfi ég til þeirra þingmála sem flutt voru hér á alþingi og hefðu að öllum líkindum beint þróuninni inn á aðrar brautir ef þau hefðu verið tekin alvarlega ég lofa því að vitna ekki í mörg gögn í þessari stuttu ræðu minni en langar til að vitna í örfáar setningar úr minnihlutaáliti sem ég skrifaði undir sem fulltrúi vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hygg ég að hafi verið nítján hundruð níutíu og níu við einkavæðingu bankanna hafði sagt að ég legði ekki að jöfnu einkavæðingu innan velferðarkerfisins og í fjármálakerfinu en í okkar litla hagkerfi væri mikilvægt að hér væri traust fjármálastofnun því til stuðnings sagði ég eftirfarandi með leyfi forseta eða segir eftirfarandi í þessari greinargerð ástæðan fyrir því að mikilvægt kann að vera yfir íslenskt efnahagslíf að hafa öflugan þjóðbanka er að sporna gegn varasömum afleiðingum þeirrar miklu samþjöppunar á valdi og peningum sem nú stefnir í íslensku efnahagslífi líklegt má heita að sömu aðilar og komist hafa yfir miklar eignir í atvinnulífinu nái einnig tökum á fjármálakerfinu hætt er við því að eignist þessir aðilar bankana kæmu þeir til með að lána sjálfum sér fé úr hirslum þeirra og þar með væri boðið heim hættunni á misbeitingu þessara mikilvægu undirstöðustofnana í efnahagslífi þjóðarinnar hér segir enn fremur með leyfi forseta í umræðunni um sölu á ríkisbönkunum er ítrekað haft á orði að ríkið eigi ekki að vera að rekast í því sem einkaaðilar geta stundað og reyndar er gengið lengra og fullyrt að einstaklingar geti starfað á hagkvæmari máta en stofnanir sem lúta almannastjórn sagan sýnir á hinn bóginn að varasamt er að alhæfa í þessu efni hitt er þó vitað að þegar einkabankar hafa lent í kröggum eins og gerðist víða um lönd á síðasta áratug til dæmis í kanada bandaríkjunum svíþjóð og noregi hefur ríkið hlaupið undir bagga því að þar var það mat manna að ellegar hefði blasað við efnahagslegt hrun þannig veitti norska ríkið um fimm hundruð milljörðum króna til að endurreisa banka sem höfðu verið einkavæddir en síðan hrunið sú spurning vaknar í kjölfarið hvort ekki væri eðlilegt að fulltrúar þessa sama almannavalds sem kemur til aðstoðar á ögurstundu eigi rétt á að hafa einnig hönd í bagga þegar betur gengur þetta er í aðdraganda einkavæðingar á fjármálakerfinu ég vil vísa í fjölmörg þingmál sem hér voru flutt og hvergi er getið í skýrslunni ég vil nefna þingmál sem ég flutti um að auðvelda skattyfirvöldum innsæi inn í fjármálakerfið það fékkst ekki afgreitt ég vísa í umræður sem fram fóru um seðlabanka íslands breytingar á lögum um hann árið tvö þúsund lögin tóku gildi tvö þúsund og eitt þar sem varað var við því að þrengja verksvið seðlabankans þannig að hann tæki ekki mið af samfélagslegum þáttum það var að sönnu hluti af þróun sem átti sér stað alls staðar nánast í heiminum opnun og markaðsvæðing þessara kerfa á þessi rök var ekki hlustað ég nefni viðleitni stjórnvalda hér til að koma hér á skattaparadís skattaparadís á íslandi það var ráðist í samstarfsverkefni viðskiptaráðsins verslunarráðsins og ríkisstjórnarinnar upp á fimmtíu milljónir til að finna leiðir til að örva þetta á þetta er ekkert minnst og á tilraunir til að koma í veg fyrir þetta og að ógleymdu hinu sem kannski skiptir mestu máli að oftsinnis fluttum við frumvarp um aðskilnað á viðskiptabönkum og fjárfestingarsjóðum síðast gerðum við það ég og háttvirtur þingmaður jón bjarnason haustið tvö þúsund og átta rétt áður en bankarnir hrundu það var síðasta skiptið sem við gerðum það og færðum rök fyrir því sem eru mjög til umfjöllunar í þessari skýrslu hvernig stendur á því að skýrsluhöfundar vitna ekki til þess sem reynt var að gera á alþingi kem ég þá að því sem snýr að stjórnvöldum og andvaraleysinu þar og þeirri fullyrðingu sem ég tel vera rétta að rökræðan hafi hopað fyrir hanaslagnum það er sagt í skýrslunni en er þetta alveg rétt voru rökin ekki reidd fram jú þau voru reidd fram þau voru sett hér fram í ítarlegu máli í greinargerðum en það var ekki hlustað og þar kem ég að ábyrgð fjölmiðla og þar kem ég að ábyrgð stjórnvalda vegna þess að það á að vera þannig þegar samþykktar eru grundvallarbreytingar sem snúa að okkar samfélagi að það sé erfitt að fá þær í gegn það á að vera erfitt menn eiga að þurfa að svitna yfir kárahnjúkum einkavæðingu bankanna einkavæðingu landssímans einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu menn eiga að þurfa að svitna og þegar ráðist var í þessar grundvallarbreytingar á okkar samfélagi hvað gerðist menn gengu út ég man eftir einu litlu dæmi ég hafði talað hér nánast alla nóttina um einkavæðingu á rafmagnseftirlitinu

og sagt ríkisútvarpið vill ná tali af þér ég lauk máli mínu glaður í hjarta kannski er ég að ná í gegn inn í fjölmiðlana ég fór í símann og þar var spurt ertu ekki þreyttur andvaraleysi andvaraleysi í fjölmiðlum andvaraleysi í þessum sal það er þessu sem við þurfum að breyta foringjaræðinu hjarðmennskunni við eigum að spyrja hvað hefur breyst núna er leyndarhyggjan ef til vill enn þá á sveimi í samskiptum við ags við höfum rætt hér um icesave samningana við höfum rætt um aðra þætti það sem er gott við þessa skýrslu er að hún er umræðugrundvöllur til þess að breyta vinnulagi í íslenskum stjórnmálum það vinnulag og sú umræða þarf að taka til fjölmiðlanna hún þarf að taka til þjóðfélagsins alls og við eigum að sýna í verkum okkar ekki bara í tali ekki bara í orðum við eigum að sýna í verkum okkar að það hafi orðið breyting á